Ja. Hvala lepa, za besedo. Sem vesel, da sem dobil še enkrat, besedo, da lahko pokomentiram Na Hrvaškem gre za rekonstrukcijo obstoječe proge, pa za dodatni tir. Razlika je pa sedem pa štiriinštirideset milijonov. To nekaj ne gre, tole, nekaj ni najbolj v redu to. Ampak kar se pa tiče trase, F dva dva, bi rad povedal, kaj ste vi naredil. Kdo v tej državi še verjame temu, da so želeli narediti dobro. Naredili so to, da bojo lahko čim več pokradli. Pa saj to je vsakemu jasno. Cesto so porinili v goro Oljko, s tem pa so omogočili, tako kot sem prej rekel, na trinajstih kilometrih gradnjo šestih tunelov in pa enajstih dvojnih, viaduktov. Bom povedal samo en tak primer. Pod goro Oljko bo morajo spustiti naklon te ceste pod pet stopinj zaradi tega, da ne bo treba delati tretjega odstavnega pasu. Ja. In kaj to pomeni? To pomeni, da bojo morali navoziti pet milijonov kubikov materiala. Če imajo od enega kubika en evro, imajo pet milijonov takole. In ne mi reči, da se to ne bo dogajalo. Treba je gradi enostavne, objekte, kolikor se le da, pa da bojo čim hitreje izveden. Korošci leta dva dva tisoč devetnajst čakajo še vedno na cesto in to je nedopustno. Nehajte siliti drago traso. Pojdite v gradnjo čim hitrejše in čim cenejše trase in obnovite ogromno, cest v naši državi, ki so potrebne obnove, da se ne bomo vozili po cesti, da nam bo vsak rekel: "Kaj mi blendaš ali je cesta tako uničena?" To gre za za, za resen problem in za ogromno, davkoplačevalskega, denarja in. Trasa F dva dva, je namenjena zgolj temu, kraji davkoplačevalskega denarja. Dražje, ko bomo gradili, več bomo lahko, pokradli. Zelo težko se je boriti proti milijonom. Praktično ta tank orje, gre in ruši vse pred sabo. razlastninili bojo tam vse, praktično že več kot pol ljudi je prodalo, hišo in kapital. Tule pokupi vse, kar se pokupiti, pokupiti da. Največji reveži bojo pa zdaj ravno oni, ki živijo, ob tej, trasi. Jaz sem vam že prej povedal, jaz vem, da je zelo malo možnosti, da mi to ustavimo, da dobivate na neki način bitko. Nikoli in nikdar ne morete dobiti te vojne. Zapomnite si dobro, pa se mi lahko vsi v tej dvorani smejite. Na koncu nihče ne bo nesel, ničesar sabo. Mi vsi pa smo odgovorni, da se tudi Korošci lahko pripeljejo na avtocestni križ in tudi iz Bele krajne. In tudi v Beli krajini čakajo ravno zaradi tega, ker preplačujemo vse, kar se preplačevati, da. In dosti je tega. Ustavimo to krajo davkoplačevalskega denarja. Dosti je bilo. Hvala lepa.